Pane předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, už jsem se k ní vyjadřoval na plénu, je tam celá řada pozitivních věcí, jako je posílení peněz na obranu, je tam snaha posílit spolupráci v obranné oblasti, myslím tím i EU. Ale chci tady říci, a proto jsem se přihlásil k vysvětlení hlasování, že tam jsou určité části, ke kterým jsem relativně skeptický a ve kterých vnímám určité možné napětí vůči NATO, které já považuji za klíčovou obrannou alianci v rámci evropského kontinentu a euroatlantické vazby. Zkrátka a dobře, měli bychom ještě dále debatovat o tom, nakolik chceme vytvořit evropské ozbrojené síly, jak případně budou vypadat a nakolik vůči NATO budou kompatibilní nebo nakolik by vůči NATO byly konkurencí.